Für mich stellt sich eine ganz entscheidende Frage Was kann die Europäische Union eigentlich tun, damit der Zwölf Punkte Plan von Minsk umgesetzt wird? Die Antwort kann für uns natürlich nur lauten handeln und verhandeln. Der Doppelansatz aus der Verhängung von schmerzvollen Sanktionen auf der eine Seite und politischen Bemühungen auf der anderen Seite ist der einzig sinnvolle Weg im Umgang mit Moskau. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union sollte sich nicht von den Zusagen Russlands blenden lassen. Zu oft hat Moskau Verhandlungslösungen präsentiert, die anschließend eben nicht umgesetzt wurden. Den Zwölf Punkte Plan und die damit verbundenen Signale Russlands, zu einer friedlichen Lösung des Konflikts beizutragen, sind selbstverständlich zu begrüßen. Aber Fakt ist Die zwölf Punkte sind bisher nicht einmal im Ansatz umgesetzt. Es gibt bislang keine stabile Waffenruhe, es gibt bislang keine Überwachung des Waffenstillstands an der russisch ukrainischen Grenze durch die OSZE, und es gibt bislang keinen vollständigen Abzug russischer Soldaten aus der Region. Deshalb Der Zwölf Punkte Plan ist sicherlich eine Möglichkeit, zu einer Lösung zu kommen, aber er ist noch nicht die Lösung. Nur durch den Spagat zwischen entschlossenem Handeln und Diplomatie können wir als Europäische Union erreichen, dass die zwölf Punkte tatsächlich umgesetzt werden und aus der Ukrainekrise eben kein festgefahrener Konflikt bei uns mitten in Europa wird. Auch das sollte heute die Botschaft des Tages sein.